virðulegi forseti forseti hefur gert grein fyrir löngu heiti þessarar þingsályktunartillögu þar er gert ráð fyrir ákveðnum breytingum í samræmi við ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar þarna er um að ræða reglugerð sem á að tilgreina skilmála sem góðar reikningsskilavenjur þriðju ríkja þarf til þess að hægt sé að vega að jöfnu við alþjóðlega reikningsskilastaðla sem evrópusambandið samþykkir það er ráðgert að þessi tilskipun verði innleidd með breytingum á lögum númer þrjú tvö þúsund og sex sem er um ársreikninga og ýmsum lögum varðandi endurskoðendur og skoðunarmenn frumvarp um þetta efni hefur þegar verið lagt fram á tveimur undangengnum löggjafarþingum því hundrað þrítugasta og sjötta og hundrað þrítugasta og áttundi en hlaut ekki afgreiðslu hins vegar mun hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra leggja frumvarpið fram á ný á

sem í ákvörðunum felst svo megi aflétta hér hinum þjóðskipulega fyrirvara ég legg til hæstvirtur forseti þegar þessari umræðu sleppir verði tillögunni vísað til hæstvirtrar utanríkismálanefndar